Je objektívnou pravdou, že pokrok dosiahnutý v Bosne a Hercegovine na ceste európskej integrácie značne zaostáva za ďalšími štátmi v regióne. Rovnako negatívnou skutočnosťou je to, že už dlhý čas sme svedkami veľmi obmedzeného pokroku vo výsledkoch reforiem, ktoré sú spojené s budúcim členstvom v Európskej únii. Rok 2010 je v Bosne a Hercegovine volebným rokom. Aj vďaka tomu, alebo možno skôr práve kvôli tomu, boli dosiahnuté veľmi slabé výsledky, pokiaľ ide o akékoľvek reformy. Momentálna situácia v krajine je taká, že niet mnoho dôvodov na to, aby sme očakávali, že po voľbách dôjde k nejakej dramaticky pozitívnej zmene v tejto oblasti. Politické vedenie krajiny by si však malo jasne uvedomiť, že jedine konkrétne výsledky v reformnom procese a v plnení kritérií môžu krajinu posunúť vpred na jej európskej ceste. Jednou z najdôležitejších bude ústavná reforma, ktorá by mala do života uviesť koherentný ústavný systém s fungujúcimi, nezávislými a predovšetkým efektívnymi inštitúciami. Rovnako dôležité sú tiež ekonomické reformy, osobitne štrukturálne, ktoré by odstránili všetky prekážky na ceste k vytvoreniu jedného hospodárskeho priestoru v krajine a k opätovnému naštartovaniu procesu privatizácie. Negatívny je rast nezamestnanosti, ktorý podľa oficiálnych štatistík dosahuje asi

Uznesenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať, podľa mňa hodnotí situáciu v krajine objektívne, ukazuje na ochotu Európskej únie pomôcť krajine v jej integračných ambíciách za predpokladu, že jej štátne vedenie a občania dokážu riešiť a vyriešiť problémy, ktoré sú pre členstvo v Európskej únii potrebné, že ich dokážu riešiť a vyriešiť sami.